Sie unterstellen mir hier Dinge, die ich nicht gesagt habe.

Also ich verstecke mich nicht, ich rede mit allen. Und die Frage jetzt habe ich den Faden verloren, das kommt auch mal vor.